Já jsem se včera vyjadřoval i ke vztahům s Čínou, já vyznávám univerzalitu hodnot základních lidských práv, to jsem tady sdělil a nemyslím si, že by se Evropská unie měla vzdát práva vyjadřovat se k těmto otázkám, které jste i vy zde sdílel. Já sdílím své obavy ve vztahu k Číně, k Saudské Arábii, ale i k dalším státům a nemyslím si, že by Evropská unie měla mlčet, i když se jedná třeba o zásadní obchodní partnery.